Rispondo anche in meno di trenta secondi. Come è stato detto dai colleghi, abbiamo delle prove sicuramente inconfutabili che provengono dalle varie associazioni che si trovano presenti in quella zona. Quindi, io credo di non dire il falso, ma sicuramente capisco anche gli sforzi che sta facendo la Bosnia, ma capisco pure che ci sono delle violazioni palesi dei diritti umani in quella regione.